Il est accusé par le président Nicolas Maduro d'avoir fomenté un coup d'État. Cette justification n'est pas crédible. En réalité, le président Maduro est aux abois. Héritier du modèle socialiste autoritaire forgé par Hugo Chavez, il a plongé son pays dans une crise économique majeure, qu'il est incapable de résoudre. Il se débarrasse maintenant d'un adversaire politique susceptible de proposer une alternance démocratique. Précision inquiétante il vient de prendre un décret autorisant les forces de l'ordre à utiliser des armes à feu contre d'éventuels manifestants. S'il y a bien un coup d'État au Venezuela, il est donc l'œuvre du président Maduro. L'Union européenne serait bien inspirée de le condamner. Peu importe qu'Antonio Ledezma ait eu un passé politique controversé, ce qui se joue aujourd'hui va au delà de sa personne il s'agit du sort de la démocratie au Venezuela.